Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Spoštovani minister za gospodarstvo, v nadaljevanju vam bi rad zastavil vprašanje, in sicer, katere ukrepe je vaše ministrstvo predlagalo Vladi Republike Slovenije za razbremenitev gospodarstva? Zdaj, dejstvo je, bi rekel, sama analiza je pokazala in, bi rekel, mnenje predvsem gospodarske zbornice in obrtne zbornice je, da je gospodarstvo v Sloveniji preveč obremenjeno, obremenjeno, bi rekel, z administrativnimi ukrepi in ne nazadnje tudi z davki. Zdaj, vaša vlada je nekako v aktivnem pogoju že več kot osem mesecev, zato me zanima, če mi lahko v nadaljevanju poveste, katere ukrepe je vaše ministrstvo predlagalo Vladi Republike Slovenije za razbremenitev gospodarstva. Zdaj, ne nazadnje tudi v prejšnjem tednu smo lahko slišali izjavo predsednika vlade, in sicer, da se vlada na veliko trudi in pomaga gospodarstvu, da ga bo razbremenila. Hvala.